Denn mein Eindruck war, dass dieser kleine Nebengipfel absolut erforderlich war, um die Spannungen, die entstanden waren, unter Kontrolle zu bekommen und um auf dem Weg für die Griechenlandhilfe wegzukommen von einem fast unausweichlich erscheinenden

Das war das Wort, das rund um diesen Gipfel Konjunktur hatte, dass möglicherweise ohne dass das wirklich beabsichtigt ist dadurch, dass sich Debatten verselbstständigen, Griechenland aus der Eurozone ausscheidet und wir dann in einigen Monaten hier nur noch die Trümmer zusammensammeln können. Ich bin davon überzeugt, dass ein solcher Graccident für Griechenland schlimme Folgen hätte, aber auch für die Europäische Union schwerwiegende politische Folgen hätte.

Da komme ich dann auch zu der Energieunion, Herr Juncker. Ich gehörte zu denjenigen, die begeistert reagiert haben auf das, was Herr Tusk vorgeschlagen hatte. Ich finde, dass man tatsächlich, wenn man die Energieunion richtig macht, nicht nur optimalen Klimaschutz liefern kann, dass man Innovation in großen Industriebereichen hinkriegen kann, dass man Sicherheit, Versorgungssicherheit, aber auch Sicherheit gegenüber Russland und anderen Ländern, von denen wir abhängig sind, schaffen kann. Aber man muss das auch richtig machen!

Erzählen Sie mir mal, warum das in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht erneuerbare Energien, die heute schon in Deutschland dafür sorgen, dass Industriestrompreise konkurrenzlos niedrig sind, auch wenn immer das Gegenteil behauptet wird! Energieunion wäre für mich das, was für die Gründungsväter der Europäischen Union die Verträge für Kohle und Stahl oder Euratom waren. Wenn wir das heute machen, dann müssen wir das fokussieren auf das Neue, und nicht auf das Alte. Das muss doch auch für Sie irgendwann mal langweilig sein! Oder muss wirklich erst eine ganz neue Politikergeneration kommen, bevor man hier etwas Neues anfangen kann?

Das ist auf den nächsten Gipfel vertagt worden.